Als u denkt dat alle islamgelovigen terroristen zijn, dan zou ik u willen vragen om de geschiedenisboeken eens heel goed na te lezen.